herra forseti ég ætla að bera upp spurningu til hæstvirts umhverfisráðherra og hún hljóðar svo hvað líður endurskoðun reglna um aflífun og flutning búfjár

annarri grein þessara reglna sem segja að alifugla skal deyða með því að hálshöggva þá með beittri öxi eða með skotvopni þetta eru reglurnar og maður er alveg gáttaður á þessu sérstaklega í ljósi þess að það er búið að vera að beina fyrirspurnum að hæstvirtur landbúnaðarráðherra varðandi þetta efni hvort það fari fram endurskoðun á þessum reglum og það tefji

það virðist eins og hann sé að vernda reglugerðir og þessi hraði sem er á vinnunni í landbúnaðarráðuneytinu að einhvern tíma var honum líkt við hraða snigilsins en þetta er orðinn hraði steingervingsins þetta er alveg með ólíkindum en þetta er alvörumál herra forseti vegna þess að það er búið að fækka sláturhúsum um allt land þannig að það er verið að keyra sauðfé um langan veg af öllum vestfjörðum og jafnvel úr breiðdalsvík

reglurnar eru frá nítján hundruð fimmtíu og átta

þetta í umræðum á ársþingi fyrir um þremur árum síðan sagði hæstvirtur ráðherra að það væri gott samstarf með þáverandi umhverfisráðherra en mig langar að spyrja nú þennan sem gegnir starfinu nú hvort það sé eitthvað verra samstarf vegna þess að þessar reglur heyra undir hæstvirtur umhverfisráðherra en augljóst er að þeir eiga að hafa eitthvað samstarf um þennan málaflokk dýraverndina og nú er það svo að sá sem gegnir starfi umhverfisráðherra nú hefur gefið sig út fyrir það að vera mikill hvalavinur ef ég skil hann rétt og ég vil þá spyrja hvort sauðfé njóti ekki sömu náðar fyrir augum hæstvirtur ráðherra eins og hvalirnir sem hún lýsti yfir á haustdögum að hefði vissar efasemdir um en mér finnst þetta vera með ólíkindum að það sé ekki hægt að ganga frá þessum reglum